Hvala za besedo, predsedujoči, kot zadnje vprašanje poslansko na tej seji pa je ministru za zdravje. Namreč, spoštovani minister, ministrstvo, ki ga vodite, je osmega novembra v vladni postopek podalo dopolnjen predlog uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog. S tem predlogom se sicer v slovensko zakonodajo prenašajo štiri snovi, ki jih je komisija Organizacije združenih narodov za droge na letošnjem rednem marčnem zasedanju razvrstila na seznam mednarodno reguliranih psihoaktivnih snovi. V tej dopolnitvi uredbe pa še vedno ne zasledimo popravka v drugi skupini prepovedanih drog, kjer je na seznamu pod zaporedno številko sto dvanajst še vedno rastlina konoplja. Jože Hren z ministrstva za zdravje je na nujni seji odbora za zdravstvo že sedmega desetega dva tisoč šestnajst opozoril, da nimamo uradnega prevoda konvencije o mamilih iz leta tisoč devetsto enainšestdeset in da so konvencijo, in da so prosili, da se neuradna različica prevoda umakne iz javne objave in tudi uporabe. Iz odgovora Jureta Gašpariča z ministrstva za zunanje zadeve na dvanajsti seji komisije Vlade Republike Slovenije za droge izhaja zelo verjetno domneva, da je bila rastlina konoplja vnesena uredbo na podlagi napačnega neuradnega prevoda ključnih delov konvencije, kajti v devetem členu ZPPPD-ja hkrati jasno piše, da je dovoljeno poleg maka za industrijske namene gojiti tudi rastlino konopljo, torej hkrati je na seznamu prepovedanih drog, po drugi strani pa se rastlina konoplja lahko goji celo za prehranske namene. Seveda da bi razjasnili enega od temeljnih problemov, ki se zaradi takšne razvrstitve kaže v praksi, naj omenim zgolj enajsti člen zakona o pravilih cestnega prometa. Ta veleva, da minister za zdravje, torej vi, med drugim določi tudi listo prepovedanih drog, ker je med prepovedanimi drogami iz omenjene uredbe tudi sama rastlina konoplja, se lahko pri pregledu udeležencev prometa ugotavljajo zgolj presnovki, ki pa niso psihoaktivni, kar je popolnoma nesprejemljivo. Te namreč prav tako lahko najdemo bodisi v konopljinem čaju ali pa konopljinem kruhu. Omenjena razvrstitev tako vsakodnevno pripomore k nepravičnemu oškodovanju državljanov, katero bi moralo ministrstvo za zdravje odpraviti že v letu dva tisoč šestnajst, pa ga do danes še ni odpravilo, zato vas, spoštovani minister, sprašujem, na podlagi česa oziroma katerega uradnega dokumenta in sklepa ste sprejeli terminologijo in razvrstitev rastline konoplje kanabis sative na seznam prepovedanih drog v uredbi. Prosim.